Señora Presidenta, señora Comisaria, me preocupa el que, muchas veces, la falta de coordinación hace que los criterios de sostenibilidad no se apliquen a la agricultura. Quiero formular dos preguntas primero, en un proceso de desertificación como el que conocemos en el sur de Europa, con un impacto del cambio climático tremendo, sabiendo que el uso del suelo es lo más importante, ¿por qué se está pagando para arrancar árboles, olivos o viñas? ¡Significa que Europa está pagando para que haya más desierto! ¿Esto lo van a parar?